În primul rând aș dori și eu să l felicit pe domnul Vidal Quadras pentru munca depusă la acest important raport.

Cheia asigurării securității aprovizionării cu energie a Europei este dată de îmbunătățirea infrastructurii energetice, interconexiuni și posibilitatea declanșării fluxului invers, facilități de stocare, și cel mai important, monitorizare și management bazat pe solidaritatea statelor membre. Important ar fi și continuarea dezbaterilor cu privire la viitoarea comunitate